Frau Präsidentin, Hohe Vertreterin!

Dabei muss das oberste Ziel sein, nationale Verteidigungskapazitäten zu europäisieren, um das Verteidigungsbudget effizienter einzusetzen und Kosten einzusparen.

Wir müssen uns stattdessen darauf konzentrieren, gemeinsam benötigte Verteidigungskapazitäten zu verbessern. Der Kommissionsvorschlag sieht vor, mehrere Milliarden Euro aus dem EU Haushalt für Rüstungsforschung, entwicklung und beschaffung bereitzustellen. Dabei werden der Europäischen Union die Rechte an den so finanzierten Technologien und Produkten jedoch nicht übertragen.

Darüber hinaus sollte die Kommission den Verteidigungsplan durch ein Programm zur Konversion von Rüstungsindustrien in Zivilindustrien ergänzen, wenn wir hier eine Änderung vornehmen wollen.